Da geht es nicht um das ganze Andere, da geht es um Abtreibung, um das Beenden von Leben. Und wenn Sie die ganze Zeit davon reden, ob die Frauen ein Recht über ihren Körper haben Ja, aber vielleicht auch mal vor der Zeugung. Dieses Reklamieren eines Rechts über den eigenen Körper setzt doch schon vor der Zeugung ein, und in 98 der Fälle ist es eben keine Vergewaltigung, die zu einem ungewollten Leben führt.